Ďakujem pani kolegyňa za otázku.

Aby množstvo ľudí, ktorí nikdy nevideli kostol zvnútra, sa mohli dostať dovnútra a pozrieť sa. Napríklad známa akcia z Čiech a Slovenska je takzvaná Noc kostolov, keď sú otvorené. Sú tam pracovníci z farnosti a môžu ukázať, čo všetko ľudia môžu spoznať.